frú forseti ég mæli hér fyrir áliti fyrsti minni hluta fjárlaganefndar sem er myndaður af þingmönnum samfylkingarinnar en einnig standa að þessu nefndaráliti áheyrnarfulltrúi frjálslynda flokksins það er eðlilegt í upphafi að taka undir með háttvirtum þingmanni magnúsi stefánssyni að það er ánægjuefni að fjárlaganefnd hagi störfum sínum með þeim hætti að þær áætlanir sem fyrir eru lagðar í byrjun þings standi þannig erum við nú í annarri umræðu um fjárlög eins og gert var ráð fyrir við upphaf þings að fram færi í dag tuttugasta og fjórða nóvember frú forseti áður en ég geri grein fyrir nefndarálitinu vil ég taka saman í stuttu máli það sem aukast í tuttugu og þrjú komma sex milljarða króna en í því felst aukin vörn gegn neikvæðum afleiðingum þenslunnar í efnahagslífinu lagt er til að svigrúmi til skattalækkana verði varið til að lækka matarskatt og hækka persónuafslátt meira en gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu í tillögum fyrsti minni hluta eru lagðar til sérstakar hækkanir til að styrkja einstaka málaflokka rúmlega einum milljarði króna skal varið til að bæta stöðu menntakerfisins með sérstakri áherslu á framhaldsskóla og háskólastigið rúmlega tveimur milljörðum króna til að styrkja velferðarkerfið og hálfum milljarði króna til að bæta stöðu landsbyggðarinnar með tillögu sem færð er undir forsætisráðuneytið í tillögum um velferðarmál er sérstaklega tekið á vanda sjúkra barna með fjárveitingum til stækkunar á barna og unglingageðdeild eflingar barnadeildar lsh aukinnar þjónustu hjá barnaverndarstofu og greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins frú forseti þetta er megininntak þeirra tillagna sem ég mun að sjálfsögðu gera örlítið betur grein fyrir á eftir en verður síðan farið alveg sérstaklega yfir í sérræðu síðar í dag í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex er gert ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs verði þrjú hundruð og þrettán komma tveir milljarðar króna og að tekjur verði þrjú hundruð tuttugu og sjö komma fjórir milljarðar króna sem skilar fjórtán komma tvo milljarða króna tekjuafgangi við aðra umræðu um frumvarpið leggur meiri hluti fjárlaganefndar til að útgjöld samkvæmt því hækki um tæplega eitt komma níu milljarða króna en jafnframt að tekjuhlið frumvarpsins hækki um rúmlega sjö komma tvo milljarða króna vegna endurskoðaðrar tekjuáætlunar næsta árs áætlaður tekjuafgangur samkvæmt tillögum meiri hlutans hækkar því um fimm komma fjóra milljarða króna samkvæmt tillögum fyrsti minni hluta er hins vegar gengið lengra og lagðar til breytingar sem gera að verkum ef samþykktar verða að tekjuafgangur fjárlaganna verði tuttugu og þrjú komma sex milljarðar króna hækkun tekna er til marks um að stjórnvöld telja augljóslega sjálf að ekkert lát verði á þeirri gríðarlegu þenslu sem einkennt hefur íslensk efnahagslíf gjaldaaukningin samkvæmt tillögum meiri hlutans bendir til þess að stjórnvöld ætli sér að gæta meira aðhalds hvað útgjöldin varðar en áður sporin hræða hins vegar í því efni eitt megineinkenni þessarar ríkisstjórnar er hömlulaus þensla útgjalda fátt hefur breyst í því efni eins og speglast í áætlaðri útkomu á þessu ári sem bendir eindregið til að útgjöld verði mun meiri en stjórnvöld höfðu ætlað frú forseti efnahagsforsendur frumvarpsins byggjast á spá fjármálaráðuneytisins um að hagvöxtur verði um fjóra komma sex prósent á árinu tvö þúsund og sex og að verðbólga verði um þrjú komma átta prósent kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann er talinn aukast um tvö komma sjö prósent einkaneysla er talin aukast um fjóra komma þrjú prósent og atvinnuleysi talið minnka áfram og verða um einn komma átta prósent miður jákvætt er að ekkert lát er á miklum viðskiptahalla við útlönd sem talinn er verða nálægt tólf komma tvö prósent af landsframleiðslu á næsta ári þessar forsendur hafa ekki verið endurmetnar af fjármálaráðuneytinu fyrir aðra umræðu um frumvarpið reynslan sýnir því miður að erfitt er að treysta þeim forsendum sem fjármálaráðuneytið leggur til grundvallar þannig blasir við að efnahagsþróunin á yfirstandandi ári hefur einfaldlega orðið allt önnur en ráð var fyrir gert í fjárlögum ársins tvö þúsund og fimm þetta kemur vel fram í töflu sem fylgir nefndaráliti fyrsti minni hluta og sýnir svart á hvítu að efnahagsþróun ársins hefur orðið talsvert öðruvísi en ætlað var í spá ráðuneytisins í töflunni kemur glöggt fram að lykilstærðir hafa þróast með allt öðrum hætti á árinu en fjármálaráðuneytið spáði þannig hefur einkaneysla orðið miklu meiri og er nú spáð að hún verði níu og hálft prósent í stað fimm prósent sem ráðuneytið taldi upphaflega fjárfestingar eru nú áætlaðar tuttugu og átta og hálft prósent í stað átján prósent og þjóðarútgjöld vaxa um tólf komma átta prósent í stað sjö og hálft prósent þær efnahagsforsendur sem ríkisstjórnin leggur nú til grundvallar fjárlagafrumvarpinu er óhjákvæmilegt að skoða í þessu ljósi reynslan hefur einfaldlega sýnt ekki síst af yfirstandandi ári að spár hennar um framvindu efnahagsmála hafa reynst vera úr takti við raunveruleikann í þessu samhengi vekur fyrsti minni hluti fjárlaganefndar sérstaka athygli á því að forsendur fjármálaráðuneytisins um vöxt einkaneyslu eru mun varfærnari en spár bæði seðlabankans og greiningardeilda bankanna fyrsti minni hluti fjárlaganefndar telur því að tekjur ríkissjóðs séu líklegar til að verða umtalsvert hærri á næsta ári en fram kemur í frumvarpinu ábyrgir aðilar hafa haft uppi sterk varnaðarorð um þróun efnahagsmála og sinnuleysi sem stjórnvöld sýna gagnvart því ójafnvægi efnahagsmálanna sem við blasir þannig lýsti miðstjórn así strax yfir vonbrigðum með þá efnahags atvinnu og félagsmálastefnu sem birtist í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar así benti á þá sérkennilegu staðreynd að fjármálaráðuneytið spái um fjögur prósent verðbólgu næstu árin á grundvelli eigin fjárlagafrumvarps það spái sjálft miklu ójafnvægi í þjóðarbúskapnum og áframhaldandi háum vöxtum og sterku gengi með tilheyrandi vandræðum fyrir útflutnings og samkeppnisatvinnuvegina það skortir því augljóslega ábyrgð í efnahagsstefnunni og eins og stjórnarandstaðan hefur ítrekað bent á síðustu ár þarf meiri festu í ríkisfjármálum miðstjórn así sá því sérstaka ástæðu til að skora á ríkisstjórnina og alþingi að taka með ábyrgum hætti þátt í efnahagsstjórninni og beita ríkisfjármálunum þannig að það dragi úr þörf fyrir harkalegar aðgerðir seðlabankans í peningamálum athyglisvert er jafnframt að fleiri aðilar í fjármálalífinu taka undir varnaðarorð así og spara heldur ekki stóru orðin þegar kemur að umfjöllun um efnahagsmálin í hagspá landsbankans tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og tíu frá því í september kemur til dæmis fram að viðskiptahallinn hafi orðið mun meiri en talið var í fyrri spá og gengi krónunnar hafi styrkst langt umfram það sem flestir reiknuðu með þar segir síðan orðrétt með leyfi forseta það hefur því reynt á þanþol hagkerfisins af enn meiri þunga en flestir sáu fyrir og því ekki að undra að gripið sé til orða á borð við ógnarjafnvægi til að fanga það ástand sem nú ríkir í efnahagsmálunum þetta voru orð

bent er á mikilvægi hagstjórnar í þessu sambandi bæði stjórn peningamála og ríkisfjármála fyrsti minni hluti fjárlaganefndar undirstrikar að margt jákvætt er að finna í þróun efnahagslífsins á undanförnum árum það hefur einkennst af sköpunarkrafti og frumkvæði sem birtist glöggt í útrás fyrirtækja erlendis þennan þrótt má rekja til aukins frelsis og minni hafta sem lagður var grunnur að með e e s samningnum fyrir áratug með frumkvæði sínu að honum áttu jafnaðarmenn stærstan þátt í því frelsi sem lagt hefur grunninn að gríðarlega sterkri samkeppnisstöðu íslands í dag sala bankanna var að sönnu mjög umdeild á sínum tíma hitt er óefað að hún leysti mikinn kraft úr læðingi í atvinnu og efnahagslífinu þetta er hin jákvæða hlið efnahagsmálanna í dag neikvæða hliðin birtist í því að dökkar blikur rísa nú hratt á loft efnahagsmála miklu skiptir því að stjórnvöld greini vandann rétt til að hægt sé að grípa til samræmdra gagnráðstafana stjórntækin sem völ er á peningastefna seðlabankans og ríkisfjármálin verða að grípa saman eins og tannhjól í vél frú forseti því miður bendir margt til þess að lykilþættir séu að fara úrskeiðis við þessar viðkvæmu aðstæður ríkisstjórnin neitar að horfast í augu við afleiðingar óhóflegrar þenslu það kom skýrt fram í stefnuræðu forsætisráðherra þar sem ekki var vikið einu orði að veikleikum í efnahagslífinu og engin merki um skilning á afleiðingum þenslunnar hafa komið úr herbúðum ríkisstjórnarinnar hún lifir því miður í sýndarveruleika þessi afstaða veldur því að meiri hlutinn á alþingi hefur sneitt hjá því að beita fjárlögum með virkum hætti til að slá á þensluna eins og margoft hefur verið lagt til við umræður um fjárlög síðustu árin hagstjórninni er velt nær alfarið yfir á seðlabankann sem á fárra kosta völ annarra en að halda áfram að hækka vexti sem leiðir til hærra gengis og enn meiri erfiðleika fyrir útflutningsgreinarnar vaxtahækkanir og hátt gengi krónunnar með tilheyrandi vandræðum fyrir útflutningsgreinarnar eru því að verulegu leyti heimatilbúinn vandi ríkisstjórnarinnar hitt sem einnig er vaxandi áhyggjuefni er ósamræmið sem nú er að koma fram í mati annars vegar seðlabankans og hins vegar fjármálaráðuneytisins á framleiðsluspennu í hagkerfinu en hún er helsti mælikvarðinn á þensluna seðlabankinn telur að hér sé meiri spenna en nokkru sinni fyrr meðan fjármálaráðuneytið virðist einfaldlega álíta að hagkerfið sé því sem næst í jafnvægi

til að draga úr þenslunni þetta á meðal annars við aðhald í ríkisfjármálum mótvægisaðgerðir þeirra eru því líklegar til að verða ómarkvissar og ónógar eins og sést á undirbúningi fjárlaga aðgerðirnar eru því miður ólíklegar til að vinna nægilega vel saman til að tryggja að hægt sé að koma böndum á þensluna en frú forseti það eru fleiri hliðar á málinu kaupmáttur hefur vissulega aukist um það er ekki deilt samhliða hefur hækkun á lánshlutfalli vegna íbúðakaupa hækkun á lánaþakinu og samkeppni banka við íbúðalánasjóð um endurfjármögnun stóraukið aðgengi almennings að lánum á lágum vöxtum sem slegin eru út á húsnæði sem þar að auki er miklu verðmætara en áður þessi þættir sem rekja má að hluta til stjórnvaldsaðgerða hafa ýtt af stað gríðarlegri neyslubylgju sem birtist í langtum meiri aukningu einkaneyslu en fjármálaráðuneytið gerði ráð fyrir í þjóðhagsáætlun síðasta árs þessi þróun er ekki sísta orsök þenslunnar og á mun ríkari þátt í henni en fjárfestingar vegna stóriðju hins vegar er það einnig staðreynd að tímasetning þeirra aðgerða var afar óheppileg frú forseti afleiðingarnar birtast í því alvarlegar blikur blasa nú alls staðar við eins og kemur fram jafnt í umsögnum alþýðusambands íslands og greiningardeildar bankanna um stöðu efnahagsmála viðskiptahallinn er á leið yfir í fjórtán prósent og hefur ekki mælst meiri í þau sextíu ár sem hann hefur verið mældur stýrivextir seðlabankans fara stöðugt hækkandi gengi krónunnar er gríðarlega hátt og tekjur útflutningsgreinanna hafa lækkað að sama skapi fyrirtækin eru því farin að greiða atkvæði með fótunum og freista þess að flýja óstöðugleikann með að flytja starfsemi sína til útlanda önnur sem eiga þess ekki kost munu þurfa að segja upp starfsfólki eða loka endanlega eins og gerst hefur því miður víða á landsbyggðinni að undanförnu ýmsir í fjármálalífinu hafa spáð því að hugsanlega sé framundan skarpt gengissig og virtar bankastofnanir hafa nefnt allt að tuttugu og fimm prósent gengisfall í opinberum greiningum sínum verðbólgan gæti tímabundið rokið upp sumar greiningardeildar nefndu allt að átta prósent fyrr á árinu með tilheyrandi áföllum fyrir heimilin og einstaklingana í landinu þessi staða ber því alls ekki vott um ábyrgð eða nægjanlegt aðhald af hálfu ríkisstjórnarinnar

seðlabankinn getur hækkað stýrivexti og slegið þannig á eftirspurn eftir fjármagni það eykur hins vegar kostnað fyrirtækja og ýtir undir hækkun gengisins þannig að staða útflutningsgreinanna versnar enn hins vegar getur ríkisstjórnin slegið á þenslu með því að skila sem mestum afgangi á fjárlögum meiri afgangur þýðir meira viðnám gegn þenslu á miklum veltu og þenslutímum á að vera auðveldara að skila miklum afgangi það er jafnframt miklu brýnna en ella við aðstæður eins og nú ríkja fyrsti minnihluti fjárlaganefndar bendir þó á að langvarandi hömluleysi í útgjaldaþenslu ríkisins hefur leitt til þess að þegar skarpar blikur dregur á loft eins og birtist nú í lykilstærðum til dæmis genginu viðskiptahalla og verðbólgu þá er erfitt að grípa í einu vetfangi til aðgerða sem leiða til fjárlagaafgangs sem sérfræðingar telja nauðsynlegan samkvæmt tillögum meirihluta fjárlaganefndar nú við aðra umræðu er gert ráð fyrir að afgangur af fjárlögum aukist í því birtist meiri skilningur en fram kom í fjárlagafrumvarpinu sjálfu það ber sannarlega að virða fyrsti minnihluti telur þó að afgangur af fjárlögum þyrfti að vera meiri og til að undirstrika það leggur hann til breytingar sem ef samþykktar verða munu leiða til þess að tekjuafgangur ríkissjóðs verði fjórum milljörðum króna meiri en meirihluti leggur til eða tuttugu og þrjú komma sex milljarðar króna annar veikleiki fjárlagafrumvarpsins birtist svo í skattalækkunum menn geta deilt um réttmæti þeirra í þeim birtist sorglegur ójöfnuður þar sem langflestar krónur fara í vasa hálaunahópa en langt um minna renna til þeirra samfélagshópa sem mest eru þurfandi sé á annað borð svigrúm til skattalækkana á að fara aðra leið til að nýta það og bæta kjör þeirra sem verst eru settir um það gerir fyrsti minnihluti sérstakar tillögur við aðra umræðu um fjárlagafrumvarpið þessi ójöfnuður er að okkar mati alvarlegur veikleiki á hagstjórninni af ríkisins hálfu og ber vott um vanhugsuð áform þar sem ekki er spáð í afleiðingar frú forseti varanlegur agi í ríkisfjármálum og sterkt viðnám gegn þenslu ríkisútgjalda ekki síst á tímum góðæris og fyrirsjáanlegrar þenslu er sá grunnur sem fyrirhyggjusöm og ábyrg ríkisstjórn leggur svo unnt sé að mæta mögulegri ofþenslu þegar hagsveiflan nær toppi það verður því að rifja upp að í niðursveiflunni árið tvö þúsund var ríkisstjórnin brýnd til að gæta aðhalds í ríkisútgjöldum til að vera undirbúin hugsanlegum afleiðingum uppsveiflunnar sem þá var strax spáð ráð er ekki nema í tíma sé tekið en það var ekki tekið ríkisstjórnin svaf á verðinum hún lét skammsýni ráða för útgjaldaþensla ríkisins fór úr böndum og hefur lítið batnað síðan agaleysið speglast mjög vel í því ósamræmi sem hefur birst í annars vegar áformum fjárlagafrumvarpa síðustu ára um tekjuafgang af fjárlögum og hins vegar raunverulegum afgangi samkvæmt ríkisreikningi á veltuárunum árið tvö þúsund til tvö þúsund og fjögur átti afgangurinn samtals að nema áttatíu og tveimur milljörðum króna en endaði í átta milljarða króna halla munurinn á þessu tímabili er því níutíu milljarðar króna eða átján milljarðar króna að meðaltali á ári það munar um minna í þessu birtist agaleysið í hnotskurn yfirstandandi ár er þó ef til vill besta dæmið um hvernig tækifæri til að skila miklum tekjuafgangi af fjárlögum tapaðist áformað var að skila tíu milljörðum króna meðan árinu vatt fram var gríðarleg veltuaukning í samfélaginu eins og fyrr er rakið ríkissjóður fékk því óvæntan búhnykk sem svarar til nær þrjátíu milljarða króna tekjuaukningar hefðu áform um útgjöld staðist en ekki aukist hefði afgangur ríkissjóðs því getað verið fast að fjörutíu milljarðar króna en ekki þrjátíu en áform um útgjöld stóðust ekki tækifæri til að beita ríkisfjármálunum af festu gegn þenslunni fór forgörðum staðreyndin er sú að allir jafnt greiningardeildir bankanna alþýðusamband íslands og atvinnurekendur telja að veikleikar fjárlagafrumvarpsins veiki hagstjórnina það hefur ekki gerst áður að allir þessir aðilar hafi verið sammála um svo harða gagnrýni á efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar hún veltir í reynd vandanum öllum yfir á seðlabankann og lætur skeika að sköpuðu í því felst mikið ábyrgðarleysi af hálfu ríkisstjórnarinnar frú forseti árum saman hafa fjárlög ekki staðist heldur gefið allt aðra mynd af ríkisfjármálunum en niðurstaða ársins hefur síðan orðið var á þetta bent í nefndaráliti fyrsta minnihluta fjárlaganefndar í fyrra og þar gagnrýnt að stjórnvöld hafi meðal annars viljað taka einstaka svokallaða óreglulega liði út úr samanburði fjárlaga við ríkis til að nota megi fjárlög sem best til að stjórna ríkisfjármálum er nauðsynlegt að huga að nokkrum atriðum þau atriði frú forseti sem ég mun fara yfir í þessum tengslum eru í fyrsta lagi flutningur fjárheimilda á milli ára í öðru lagi útgjaldarammar fjárlaga og afgreiðsla alþingis í þriðja lagi tímanlegar upplýsingar um fjárhagsstöðu og í fjórða lagi langtímastefna í ríkisfjármálum og vík ég þá fyrst að flutningi fjárheimilda milli ára ástæða er til að geta mikilla frávika sem flutningur fjárheimilda milli ára er farinn að hafa á fjárheimildir stofnana hann gerir að verkum að fjárlögin segja í mörgum tilfellum lítið til um hverjar fjárveitingar þeirra eru í raun og veru í nýrri skýrslu ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings fyrir árið tvö þúsund og fjögur kemur fram að nítján komma fimm milljarðar króna eldri fjárheimildir eru fluttar yfir á það ár það svarar til um heil sjö prósent af fjárlögum ársins í þessu sambandi er óhjákvæmilegt að undirstrika að þetta er langt umfram þau fjögur prósent viðmiðunarmörk sem talin eru ásættanleg samkvæmt reglugerð um framkvæmd fjárlaga og ábyrgð á fjárreiðum ríkisaðila ríkisendurskoðun hefur áður bent á að það veiki framkvæmd fjárlaga að flutningur á fjárheimildum milli uppgjörstímabila sé jafnmikill og raun ber vitni að hennar mati á það jafnt við um aðila sem hafa eytt umfram gjaldaheimild og þá sem ekki hafa notað fjárheimildir sínar í mörg ár í skýrslunni ítrekar stofnunin það álit sitt að alþingi taki þetta mál til skoðunar og segir þar orðrétt með leyfi forseta telja verður mjög óheppilegt að stór hluti útgjaldaákvarðana sé þannig ekki ræddur í tengslum við afgreiðslu fjárlaga hvers árs nefna má ýmis dæmi um fjárveitingar til stofnana samkvæmt fjárlögum sem skerðast strax í byrjun fjárlagaársins um tugi prósenta vegna umframgjalda fyrri ára fyrr eða síðar þarf að bregðast við þeim vanda ýmist með viðbótarfjárveitingum hagræðingu í rekstri eða samdrætti í starfsemi svo mörg voru orð ríkisendurskoðunar í þeirri skýrslu þar kemur einnig fram að ríkisendurskoðun telur vel koma til greina að flutningi fjárheimilda milli ára með núverandi hætti verði settar skorður til dæmis að hann takmarkist við fjögur prósent fjárheimilda ársins en að fjárveitingavaldið taki þess í stað ákvörðun um endurnýjun á heimild sem ekki var notuð og eins hvort stofnun sé látin gjalda fyrir umframútgjöld slík breyting dregur á engan hátt úr ábyrgð forstöðumanna sem eftir sem áður geta þurft lögum samkvæmt að sæta viðurlögum hafi þeir brotið af sér frú forseti annar liðurinn í að velta fyrir sér hvernig við getum notað fjárlög sem best við stjórnun ríkisfjármála eru útgjaldarammar fjárlaga og afgreiðsla alþingis verklag rammafjárlaga var tekið í notkun árið nítján hundruð níutíu og tvö en í því felst að ríkisstjórnin gerir tillögur að útgjaldarömmum fyrir hvert ráðuneyti sem aftur koma með tillögur um skiptingu útgjalda vegna sinna málaflokka í fjárlagafrumvarpinu þegar á reynir hafa þessir rammar ekki haldið þeim er iðulega breytt langoftast til hækkunar í meðförum alþingis í frumvarpinu tillögur að slíkum breytingum koma þó að stærstum hluta frá ríkisstjórninni enda þótt þær séu formlega lagðar fram af meirihluta fjárlaganefndar í skýrslu sinni um fjárlagaferli frá árinu tvö þúsund og eitt sem er um útgjaldastýringu ríkisins gerir ríkisendurskoðun þetta að umtalsefni og segir meðal annars með leyfi forseta hið nýja skipulag fjárlagagerðar rammaskipulagið hefur almennt gefist vel og eflt mjög stefnumótunarhlutverk ríkisstjórnarinnar hins vegar nær skipulagið ekki til afgreiðslu alþingis á fjárlögum sú heildarsýn og sá agi sem felst í skipulaginu fer því forgörðum eftir að fjárlagafrumvarp hefur verið lagt fyrir þing stór hluti þeirra útgjaldaaukningar sem jafnan verður í meðförum þingsins á rætur að rekja til tillagna frá ríkisstjórn tilvitnun lýkur frú forseti í annarri skýrslu sem ríkisendurskoðun skrifaði og fjallaði um svipað mál kom fram að það mætti ætla að það væri vilji framkvæmdarvaldsins að hafa hlutina með þessum hætti vegna þess að með slíku háttalagi og jafnvel á stundum hvatningu til stofnana að keyra út fyrir heimildir fjárlaga sé í raun og veru verið að færa stóran hluta af fjárveitingavaldinu frá alþingi til framkvæmdarvaldsins þetta er að sjálfsögðu grafalvarlegt mál og er fyrir löngu síðan kominn tími til að eitthvað verði í málinu gert þriðji liður varðandi það hvernig nota megi fjárlög við stjórn ríkisfjármála fjallar um tímanlegar upplýsingar um fjárhagsstöðu fyrsti minnihluti fjárlaganefndar hefur áður kvartað yfir skorti á upplýsingum frá fagráðuneytum um fjárhagsstöðu stofnana til að hægt sé að leggja mat á fjárveitingar og fjárþörf stofnana við afgreiðslu fjárlaga fyrir liggur að fjármálaráðuneytið metur afkomu ríkissjóðs tvisvar til þrisvar á ári og kallar þá eftir upplýsingum og skýringum fagráðuneytanna vegna þeirra stofnana og fjárlagaliða sem stefna í að fara fram úr fjárheimildum auk þess tekur fjársýsla ríkisins saman mánaðarleg yfirlit um fjárreiður ríkissjóðs sem ekki eru beint opinberlega mjög brýnt er að fjárlaganefnd fái aðgang að þessum gögnum á þetta leggur fyrsti minnihluti mikla áherslu fullnægjandi lausn á þessum málum fæst hins vegar vart fyrr en árshlutauppgjör verða birt fyrir ríkissjóð og ríkisstofnanir sem fyrsti minnihluti fjárlaganefndar telur að sé löngu orðið tímabært þegar litið er yfir þróun síðustu ára má greina sífellt aukna tregðu af hálfu framkvæmdarvaldsins til að láta alþingi það er nefndum þess og einstökum þingmönnum í té upplýsingar í tengslum við meðferð fjárlaga án upplýsinga er ljóst að löggjafinn hefur ekki forsendur til að endurskoða eða leggja sjálfstætt mat á þær tillögur sem fjármálaráðherra hæstvirtur setur fram í fjárlagafrumvarpinu þetta dregur mjög úr möguleikum þingsins til sjálfstæðra og gagnrýninna vinnubragða og er vitaskuld ein birtingarmynd aukinnar valdtöku framkvæmdarvaldsins á kostnað löggjafans afleiðing þessara vinnubragða er meðal annars sú að meirihluti alþingis telur sig ekki hafa annan kost en að fallast á tillögur ráðherra í öllum meginatriðum við slíkar aðstæður virkar meirihluti fjárlaganefndar einfaldlega líkt og stimpilvél gagnvart tillögum framkvæmdarvaldsins þetta er til marks um vaxandi virðingarleysi framkvæmdarvaldsins gagnvart alþingi þetta háttalag grefur undan sjálfstæði þingsins sem fjárveitingavalds og að mati fyrsta minnihluta fjárlaganefndar er ástæða til að forsætisnefnd þingsins taki þetta mál upp við hæstvirtan fjármálaráðherra til að tryggja að nauðsynlegar upplýsingar um fjármál ríkisins liggi ávallt fyrir hjá fjárlaganefnd frú forseti það er rétt að fram komi að mörg undanfarin ár hefur minnihluti fjárlaganefndar óskað eftir því að fyrir lægju listar um stöðu stofnana í upphafi árs stöðu stofnana við framlagningu fjárlagafrumvarps og áætlaðri stöðu stofnana í lok árs einfaldlega til að hægt sé að átta sig á því hvað fjárlög þegar þau hafa verið samþykkt þýða þetta hefur reynst afskaplega erfitt þetta haustið höfum við verið að fá inn nokkrar töflur og nú bara á síðustu dögum ef ég man rétt þá kom fyrsta taflan í gær varðandi stofnanir í dómsmálaráðuneyti að vísu býsna ófullkomin tafla þar sem vantaði áætlun um stöðu í árslok í morgun fengum við afhent gögn frá samgönguráðuneyti og félagsmálaráðuneyti og fljótt á litið virðast þau uppfylla þau skilyrði sem um er rætt þó betur þurfi yfir þau að fara dómsmálaráðuneytið og landbúnaðarráðuneytið var síðan að skila fékk ég fréttir um rétt áðan plagg sem ég hef hins vegar ekki fengið í hendur það liggur hins vegar alveg ljóst fyrir að þær tillögur sem hér liggja fyrir af hálfu meirihluta nefndarinnar hafa ekki tekið mið af þessum gögnum og þess vegna eiga þær lýsingar sem ég fór hér með áðan standa þær fyllilega undir því sem sagt var varðandi það að ekki eru þær tillögur byggðar á staðreyndum og er því miður hluti af þeim sýndarveruleika sem þessi plögg hafa verið undanfarin ár og virðist því miður ætla að halda áfram á næsta ári líka en frú forseti ég var að fara yfir nokkur atriði sem tengjast því hvernig nota megi fjárlög til að stjórna ríkisfjármálum og á nú eftir fjórða liðinn sem fjallar um langtímastefnu í ríkisfjármálum

vísir að þessu er að vísu að finna í frumvarpinu þar sem boðuð er aðhaldssöm stefna í ríkisfjármálum til næstu fjögurra ára sem felur í sér að árlegur vöxtur samneyslu verði ekki umfram tvö prósent að raungildi tilfærsluútgjöld ekki umfram tvö og hálft prósent og tímabundinn samdráttur í framkvæmdum um tvo milljarða króna á árinu tvö þúsund og sex þá er í athugasemdum með fjárlagafrumvarpinu gerð nokkur grein fyrir horfum í útgjaldaþróun helstu málaflokka út frá markmiðum ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum og er þar stuðst við greiðslulíkan fjármálaráðuneytisins fyrir langtímaáætlun um útgjöld ríkissjóðs en þar eru útgjöld metin miðað við hagrænar forsendur gildandi lög og reglur gerða samninga og ákvarðanir og áform ríkisstjórnarinnar sem þegar liggja fyrir það sem hins vegar skortir talsvert á er að sett sé raunhæf stefna um útgjaldaþróun fyrir hvern málaflokk á þetta er að bent af ríkisendurskoðun í áðurnefndri skýrslu um fjárlagaferlið en þar segir að ekki fari fram heildstæð langtímastefnumótun um ríkisfjármál eins og æskilegt væri en til þess að svo geti orðið þurfa stjórnvöld að fjalla um og samþykkja útgjaldastefnu til lengri tíma en eins árs í senn frú forseti tekjuspá fyrir árið tvö þúsund og sex er háð meiri óvissu en oft áður á þetta er sérstaklega bent í áliti annar minni hluta efnahags og viðskiptanefndar tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins er vissulega alltaf háð talsverðri óvissu enda byggist hún á spá um útlit og horfur á ókomnu ári undanfarin ár hafa mikil frávik verið á tekjuhlið fjárlaga auk þess sem mat fjármálaráðuneytis seðlabanka og greiningardeilda bankanna er nokkuð mismunandi á því hvenær og hversu hratt muni hægja á vexti í hagkerfinu en það skiptir verulegu máli fyrir afkomu ríkissjóðs allt leiðir þetta til óvissuástands um hverjar tekjur ríkisins verði í reynd þegar árið er gert upp en eins og rakið er í upphafi þessa álits eitt minni hluta fjárlaganefndar bendir margt til þess að tekjur ríkisins aukist enn meira en fram kemur í frumvarpinu í efnahagslegu tilliti einkennist árið tvö þúsund og fimm af mikilli spennu og þenslu vegna stóriðjuframkvæmda gríðarlegrar útlánaaukningar í bankakerfinu mikillar hækkunar á fasteignaverði og verulegrar aukningar á einkaneyslu allt hefur þetta ýtt undir verðbólgu og meiri viðskiptahalla en dæmi eru um sterk staða krónunnar er jafnframt farin að hafa mjög neikvæð áhrif á útflutnings og samkeppnisgreinar til að skapa svigrúm til að mæta tekjusamdrætti sem búast má við þegar dregur úr þensluástandi hagkerfisins er mikilvægt að ráðstafa ekki öllum tekjuaukanum til nýrra útgjalda heldur stefna að betri afkomu ríkissjóðs en gert er ráð fyrir í frumvarpinu og endurskoðaðri tekju og útgjaldaáætlun þess í þessum anda eru breytingartillögur fyrsti minni hluta fjárlaganefndar sem eins og áður sagði fela í sér að tekjuafgangur af ríkissjóði verði næstum tíu milljörðum króna meiri en gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu þegar það var lagt fram í haust tillögur ríkisstjórnarinnar um skattalækkanir voru gagnrýndar í umsögn fyrsti minni hluta fjárlaganefndar í fyrra þar var á það bent að þær kæmu einkum hinum tekjuhæstu til góða til dæmis mundu tuttugu og fimm prósent þeirra tekjuhæstu fá um tvö komma fimm milljarða króna skattalækkun en tuttugu og fimm prósent þeirra tekjuminnstu einungis um þrjú hundruð milljóna króna í sinn hlut nær hefði verið að lækka virðisaukaskatt á matvæli úr fjórtán prósent í sjö prósent eins og fyrsti minni hluti lagði til sem hefði komið öllum landsmönnum til góða ekki síst barnafjölskyldum en gagnast þeim hlutfallslega mest sem hafa úr minnstu að spila og kaupmönnum frú forseti frammíkall háttvirtan þingmann segir eingöngu skoðanir hans á kaupmönnum um það hvernig þeir umgangast opinbert fé það er rétt að víkja að gjaldahlið frumvarpsins ástæða er til að gera hér athugasemdir við nokkra liði á gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins að öðru leyti vísast til nefndarálita minni hluta fagnefnda um hina ýmsu málaflokka frú forseti fyrst vil ég fjalla örlítið um vaxtabætur ljóst er að vaxtabótakerfið á undir högg að sækja og er skemmst að minnast yfirlýsingar fyrrverandi fjármálaráðherra um að til greina komi að endurskoða vaxtabótakerfið frá grunni og jafnvel að afnema það þessi stefna birtist enn í fjárlagafrumvarpinu þar sem lögð er til áframhaldandi fimm prósent skerðing á rétti fólks til vaxtabóta auk þess er hámark vaxtagjalda til útreiknings lækkað úr fimm og hálft prósent í fimm komma núll prósent af heildarskuldum til öflunar íbúðarhúsnæðis þessu er fyrsti minni hluti mótfallinn og leggur til að skerðingin verði felld úr frumvarpinu fyrsti minni hluti fjárlaganefndar geldur varhug við slíkum breytingum þær munu rýra stöðu ungra fjölskyldna og barnafólks sem er að freista þess að koma þaki yfir höfuðið og fela því í sér aukinn ójöfnuð þá skekkir skerðingin fjárhagsáætlanir þeirra sem hafa gert ráð fyrir vaxtabótum við húsnæðiskaup og nú þegar húsnæðisverð hefur náð óþekktum hæðum er þörfin fyrir vaxtabætur enn meiri til að koma til móts við þá tekjulægstu frú forseti kostnaður við bæði framhaldsskóla og háskóla hefur vaxið mjög á síðari árum ekki síst vegna mikillar fjölgunar nemenda og nýrra námsbrauta ber vissulega að fagna þeim vexti sem einkennt hefur þessi skólastig en stjórnvöld hafa samt aðeins að nokkru leyti viðurkennt þá auknu fjárþörf sem fylgir nemendafjölgun og meira framboði náms vandi margra framhaldsskóla vegna uppsafnaðs hallareksturs hefur margsinnis komið til umræðu án þess að á honum hafi verið tekið af nógu mikilli festu margir skólar eru látnir dragast áfram með mikinn halla ólíkt til dæmis sumum stofnunum utanríkis og landbúnaðarráðuneytisins sem fá hallareksturinn strokaðan út með fjáraukalögum frú forseti hér er sérstaklega áberandi hversu misjafnlega eru meðhöndlaðir þeir háskólar sem annars vegar heyra undir landbúnaðarráðuneytið og hins vegar þeir sem heyra undir menntamálaráðuneyti skortur á fjármagni og skilningsleysi stjórnvalda hefur heft þróun íslenskra skóla um þverbak hefur þó keyrt í tíð núverandi hæstvirtan menntamálaráðherra skilningur hæstvirtur ráðherra á þörfinni fyrir nægilegar fjárveitingar til að menntun á íslandi standi jafnfætis menntakerfum nágrannalandanna er átakanlega rýr hæstvirtur ráðherra hefur lagt það í vana sinn að far sífellt með sama sönginn um það að hér sé svo mikil aukning hér sé allt svo gott og samanburður er síðan tekinn af handahófi eftir því sem hentar hverju sinni frú forseti eins og fram kemur í áliti annar minni hluta menntamálanefndar er framtíðarfjármögnun opinberu háskólanna í óvissu og samkeppnisstöðu þeirra innan lands og utan ógnað vegna alvarlegs fjárskorts má í þessu sambandi bæði nefna háskóla íslands og háskólann á akureyri en auk þess liggur fyrir að kennaraháskólinn hefur lengi þurft að vísa frá umsækjendum um nám í þessu sambandi er vert að rifja upp að nýlega hafa verið framkvæmdar úttektir á háskóla íslands annars vegar af ríkisendurskoðun og hins vegar af evrópusamtökum háskóla niðurstöðurnar voru samhljóða um það að skólinn standi mjög vel hvað varðar gæði náms og rannsókna í samanburði við evrópska háskóla það var þó athyglisvert að miðað við samanburðarskólana stóð þó háskóli íslands mjög höllum fæti hvað fjárveitingar varðar það má því segja frú forseti að háskóli íslands hafi staðið með sóma allan samanburð nema einn það er fjármögnunina þetta er því miður frú forseti dæmigert um skilningsleysi sjálfstæðisflokksins sem um allt langt skeið hefur farið með stjórn menntamála hér á landi undir hans stjórn hefur menntakerfið ekki náð að þroskast og dafna með svipuðum hætti og hjá nágrannaþjóðunum fyrsti minni hluti fjárlaganefndar telur þörf á sérstöku átaki í menntamálum með áherslu á framhaldsskóla og háskólastigið og gerir breytingartillögur í þeim anda frú forseti ég nefndi hér háskóla íslands áðan og það er rétt að nefna örlítið háskólann á akureyri einnig það hefur að vísu orðið hér nokkur umræða um stöðu þess skóla og ég mun því aðeins nefna tvo þætti varðandi samanburð háskólans á akureyri við aðra háskóla það er í fyrsta lagi hin sérkennilega meðferð á skólanum gagnvart nýju húsnæði rannsóknarhúsi þar sem húsaleiga skilar skólanum í mínus sjötíu milljónum króna miðað við það húsnæði sem skólinn hafði áður hér er vissulega um miklu stærra og betra húsnæði að ræða sem að sjálfsögðu mun virka til eflingar á starfsemi skólans það er hins vegar algjörlega óviðunandi að stofnun eins og háskólinn á akureyri skuli ekki fá bætta slíka upphæð sem þessu nemur vegna þess að fyrir lá allan tímann í raun og veru hver hún yrði þannig að það átti ekki að koma yfirvöldum menntamála á óvart ég tala nú ekki um þegar horft er til þess að sú leið sem farin var við fjármögnun hússins og byggingu þess var að undirlagi menntamálayfirvalda frú forseti það er einnig athyglisvert þegar fjármál háskólanna eru skoðun skortur á reglum og viðmiðunum sem hægt er að nota varðandi það fjármagn sem rennur til rannsókna skólanna þannig er áberandi í fjárlagafrumvarpinu að einn ákveðinn háskóli fær mikla hækkun á þessum fjármunum án þess að upplýst hafi verið á hvaða samningi þær tölur byggja og því miður ekki hægt að bera saman og komast að þeirri niðurstöðu hvort háskólarnir sitja við sama borð eður ei má í raun og veru draga þá ályktun að svo sé ekki vegna boðaðs frumvarps um það þar sem tryggja eigi að háskólarnir sitja allir við sama borð og auðvitað verður að fagna því ef stjórnarflokkarnir ná saman um frumvarp sem tryggir það en það er því miður eitt af þeim málum sem við höfum þurft að bíða eftir eins og svo mörgum öðrum í þessu ráðuneyti frú forseti hlutfallsleg fjölgun aldraðra kallar á aukin útgjöld til öldrunarmála en því má heldur ekki gleyma að þjóðfélagið gerir meiri kröfur en áður um þjónustu og aðbúnað sjúkra aldraðra og fatlaðra töluverð umræða hefur spunnist um bið eftir fullnægjandi þjónustuúrræðum og um aðbúnað íbúa hjúkrunarheimila sem mörg hver fullnægja engan veginn lágmarkskröfum sem eðlilegt er að gera til slíkrar starfsemi þjónusta utan stofnana hefur á sama tíma staðið í stað eða jafnvel dregist saman þrátt fyrir yfirlýst markmið um að hana beri að auka fyrirliggjandi frumvarp gefur ekki til kynna að stjórnvöld ætli að taka á þessum vanda á næsta ári né er þar að finna nein fyrirheit um framtíðaruppbyggingu þessarar þjónustu fyrsti minni hluti fjárlaganefndar gerir því tillögu um auknar fjárveitingar til þessa málaflokks frú forseti fjárþörf fæðingarorlofssjóðs hefur verið vanáætluð útgjöld sjóðsins voru áætluð innan við sex komma núll milljarðar króna í fjárlagafrumvarpi tvö þúsund og fimm en minni hlutinn hélt því fram að þau yrðu sex komma tvö til sex komma fjórir milljarðar króna nú er komið á daginn að útgjöld á þessu ári eru áætluð sex komma sjö milljarðar króna í frumvarpi þessa árs eru útgjöld sjóðsins áætluð sjö þúsund fjörutíu og eina milljón króna tekjur sjóðsins af iðgjöldum eru áætlaðar sex þúsund þrjú hundruð fimmtíu og þrjár milljónir króna og því stefnir í að halli ársins verði sex hundruð áttatíu og átta milljónir króna og eigið fé sjóðsins neikvætt um fimmtán hundruð fimmtíu og átta milljónir króna í lok árs ekki er tekið á þessum vanda sjóðsins í fjárlagafrumvarpinu heldur er eins og oft áður frestað að taka á slíkum vanda gerð er tillaga af hálfu fyrsti minni hluta til að unnt sé að draga úr þeim skerðingum sem fram hafa komið við þær breytingar sem gerðar voru á lögum um sjóðinn frú forseti full samstaða virðist um það á alþingi að leggja áherslu á að óvissu um starfsemi byggðastofnunar verði eytt eins og birtist í samstöðu iðnaðarnefndar í umsögn hennar um stofnunina nú er svo komið að stofnunin getur ekki lengur sökum fjárskorts sinnt því hlutverki sínu að styðja við atvinnurekstur á landsbyggðinni með lánveitingum og styrkjum ekkert bendir til að ríkisstjórnarmeirihlutinn ætli að taka á þeim vanda í tengslum við fjárlög næsta árs en með slíku aðgerðarleysi sýnir ríkisstjórnin algert ábyrgðarleysi gagnvart stofnuninni fyrsti minni hluti fjárlaganefndar leggur til auknar fjárveitingar til byggðamála og telja fulltrúar samfylkingarinnar eðlilegt í þessu samhengi að byggðastofnun verði aftur flutt til forsætisráðuneytisins til að leggja áherslu á mikilvægi málaflokksins sem hefur drabbast niður því miður undir stjórn hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra frú forseti hvers vegna ætti að flytja byggðastofnun aga þennan málaflokk til forsætisráðuneytisins jú þetta er málaflokkur sem í raun og veru tengist öllum ráðuneytum og því eðlilegt að þar sem verkstjórn ríkisstjórnarinnar er þar sé þessi málaflokkur við höfum mýmörg dæmi um það hversu illa hefur gengið jafnvel að framkvæma mótaða stefnu í þessum málaflokki vegna þess að iðnaðar og viðskiptaráðuneytið hefur ekki komið þeim áfram meðal annars gagnvart öðrum ráðuneytum það er minnisstæð tillaga um það að flytja störf og stofnanir frá ráðuneytum út á land þegar ráðuneytisstjórum var falið að kanna hvað væri nú best að flytja ár hverju ráðuneyti niðurstaða ráðuneytisstjóranna var eðlilega sú að það væri ekkert hægt frá þeim að flytja og þess vegna var árangurinn sem hann varð það er nauðsynlegt að þessi málaflokkur sé alls staðar staðsettur og hann á ekki að vera eyrnamerktur sérstaklega heldur kemur hann inn í öll ráðuneytin það er augljóst mál til dæmis ef við tökum eitt lítið dæmi að menntamálaráðuneytið hlýtur í raun og veru í nútímasamfélagi að vera eitt mesta byggðamálaráðuneytið ef einhver meining er í því sem oft er sagt frú forseti í andsvari hér áðan spurði ég háttvirtir þingmenn magnús stefánsson formann fjárlaganefndar örlítið út í þessi mál og því miður voru engin svör um það

ég vil því velta því upp frú forseti hvort sú nefnd sem háttvirtur þingmaður meðal annars á sæti í og fjallar um stöðu byggðastofnun hefur eitthvað velt því fyrir sér að þessum málaflokki og stofnuninni sjálfri væri betur komið á ný í forsætisráðuneytinu frú forseti ég nefndi það áðan að ég mundi stuttlega gera grein fyrir breytingartillögum fyrsti minni hluta við frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex en endurtek að það eður farið nánar yfir þær tillögur hér í sérstakri ræðu sem háttvirtur þingmaður helgi hjörvar mun flytja hér síðar í dag en ég mun nú gera stuttlega grein fyrir þessum breytingartillögum við aðra umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex leggja þingmenn samfylkingarinnar einir eða með öðrum þingmönnum stjórnarandstöðunnar fram breytingartillögur við frumvarpið tillögurnar miða meðal annars að því að jafna áhrif skattalækkana þannig að þær nýtist efnaminna fólki betur en gert er ráð fyrir í tillögum ríkisstjórnarinnar lagt er til að það svigrúm sem ríkisstjórnin telur til skattalækkana verði fremur notað til að lækka matarskattinn og auka persónuafslátt auk þess eru lagðar fram tillögur sem miða að sparnaði í ríkisrekstrinum og breyttum áherslum í skiptingu ríkisútgjalda lagðar eru fram tillögur um að bæta stöðu menntakerfisins um rúmlega milljarð króna auka hlut velferðarmála um rúmlega tvo milljarða króna og hálfan milljarð króna til að jafna stöðu landsbyggðarinnar frú forseti í menntamálum er meðal annars gerð tillaga um fimm hundruð milljónir króna til háskóla íslands sú tillaga mið af niðurstöðum þeirra úttekta sem gerðar hafa verið á skólanum nýlega og getið er fyrr í áliti þessu í velferðarmálum eru meðal annars gerðar tillögur um bætta þjónustu við börn á landspítala háskólasjúkrahúsi annars vegar til stækkunar á barna og unglingageðdeild og hins vegar til barnadeildar og um aukna þjónustu hjá barnaverndarstofu og greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins tillaga um fjármagn til sérstakra verkefna á landsbyggðinni er sett á lið hjá forsætisráðuneyti eins og áður var reifað þá er lagt til aukið fjármagn til listdansskólans jöfnunar námskostnaðar og vegna svokallaðra vasapeninga bótaþega frú forseti þá er gerð tillaga um að staðið verði við samning við öryrkjabandalagið og stjórnarliðum þannig enn einu sinni gefið tækifæri til að standa við loforð sem gefið var fyrir síðustu alþingiskosningar heildaráhrif tillagnanna bæta stöðu ríkissjóðs verulega en auk þess er gerð tillaga um frestun yfirfærslu þrjá milljarða króna af uppsöfnuðum fjárlagaheimildum stofnana sem voru tæpir tuttugu milljarðar króna í árslok tvö þúsund og þrjú í heild gera tillögur fyrsti minni hluta að verkum að tekjuafgangur ríkissjóðs mundi aukast í tuttugu og þrjú komma sex milljarða króna nánar frú forseti verður gerð grein fyrir tillögunum síðar í umræðunum eins og fram hefur komið frú forseti frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex líkt og fjárlagafrumvörp síðustu ára ber einkenni óvandaðra vinnubragða slík vinnubrögð eru á ábyrgð framkvæmdarvaldsins en það er ekki síður ábyrgðarhluti löggjafans að gera ekki þær breytingar á frumvarpinu sem nauðsynlegar eru til að tryggja trúverðug fjárlög það er með ólíkindum ef það gerist eitt árið enn að fjárlaganefnd berist ekki upplýsingar um áætlaða stöðu allra stofnana í árslok slíkar upplýsingar eru nauðsynlegar til að hægt sé að gera raunhæfar áætlanir og forsenda þess að löggjafinn viti í raun hvaða fjárveitingar er verið að ákveða til rekstrar næsta árs stefnuleysi ríkisstjórnarinnar í stórum málaflokkum einkennir það fjárlagafrumvarp sem hér er um fjallað og þess vegna skortir bæði heildarsýn og forgangsröðun þegar þensluástand færir ríkissjóði auknar tekjur reynir mjög á aga og stjórnfestu í ríkisbúskapnum því miður hafa þeir sem nú ráða för ekki staðist álagið þess vegna munu fjárlög næsta árs að öllum líkindum ekki nýtast eins og nauðsynlegt er í baráttunni við þenslu og vaxandi verðbólgu frú forseti sýndarveruleiki stjórnarherranna þarf að hverfa og raunveruleikinn að taka við virðing fyrir fjárlögum þarf að taka við af kæruleysi síðustu ára meiri hlutinn á alþingi þarf að hafa trú á því að ríkisfjármálin leiki mikilvægt hlutverk í baráttunni fyrir stöðugleika í efnahagsmálum þegar raunveruleikinn sigrar og virðing fjárlaga verður sú sama og í flestum löndum þá verða fjárlög upplýsandi um framvindu efnahagslífsins frú forseti ég hef lokið að gera grein fyrir nefndaráliti fyrsti minni hluta fjárlaganefndar en í þeim minni hluta eru auk mín háttvirtir þingmenn helgi hjörvar og katrín júlíusdóttir háttvirtir þingmenn guðjón a kristjánsson áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefnd er sammála nefndaráliti þessu frú forseti það er rétt að ljúka þegar umfjöllun með því að þakka fyrir þau orð sem háttvirtur þingmaður magnús stefánsson lét falla í garð okkar fulltrúa minni hlutans í fjárlaganefnd og jafnframt þakka meiri hlutanum og öðrum í minni hluta fjárlaganefndar fyrir ánægjulegt samstarf á stundum er auðvitað deilt í nefndinni eins og eðlilega er og á stundum deilum við hér í þingsal en þrátt fyrir það er samstarf og vinnulag í fjárlaganefnd hið besta og ber að þakka það